Das trifft die Bildung von Eigentum und fördert nicht die Investitionen. Aber im Zusammenhang mit kurzfristigen Aktiengewinnen muss man über Steuern nachdenken.